Voorzitter, voor mij is de kernvraag welk beleid gaat de nieuwe ECB voorzitter voeren? De ECB heeft zeven jaar geleden een bijdrage geleverd aan het tot stand brengen en een halt toeroepen aan de financiële, economische crisis, maar vervolgens werd dat het crisisbeleid onverkort doorgezet, jammer genoeg.

Er is momenteel goedkoop geld genoeg tegen een rente van vrijwel nul, maar daardoor komen mensen die pensioen genieten in de problemen, is sparen zinloos geworden en voeren diverse zuidelijke lidstaten in de eurozone noodzakelijke hervormingen niet uit.